Aceste alegeri din Georgia au dovedit încă o dată vocația democratică a popoarelor din Caucaz, și în special a poporului georgian, pentru că ele pot fi considerate un model de desfășurare a alegerilor într o țară confruntată în istoria ei cu foarte multe derapaje democratice. Georgia a dovedit prin aceste alegeri libere, corecte, competitive, că poate stabiliza o democrație în raport de valorile europene, și că este atașată acestor valori. Cu siguranță, foarte multe lucruri încă mai trebuie făcute în Georgia pentru ca acest parcurs democratic să nu fie relativ și să nu fie fluidizat, mai ales în conjunctura externă și în conflictele pe care Georgia le are de foarte multă vreme cu marele său vecin, așa cum spunea un coleg. Dar Georgia cred că trebuie sprijinită, în primul rând în proiectul ei de liberalizare a vizelor, pentru că asta va permite cetățenilor georgieni să fie mai aproape de valorile europene, și în încheierea celor două acorduri. Actualul guvern, dominat în special de liberali, vă asigur că va continua politica de apropiere europeană și parcursul euroatlantic al Georgiei. Este un guvern care va încerca să stabilizeze instituțiile, să le modernizeze și cu siguranță nu va avea niciun fel de tentație totalitară, ceea ce din păcate s a mai întâmplat în parcursul Georgiei. Cred însă că Georgia este o lecție pentru celelalte state din Caucaz, și cred însă că Georgia are în continuare nevoie de sprijinul nostru. Cred că, domnule comisar, ceea ce faceți pentru acest spațiu trebuie continuat, pentru că este o abordare de succes a Comisiei noastre, și inclusiv noi trebuie să fim mândri de modul în care am sprijinit această țară în evoluția ei și în apropierea ei de Uniunea Europeană.